Signora Presidente, onorevoli colleghi, quasi 10 miliardi di euro negli ultimi due quadri finanziari pluriennali dei soldi dei cittadini europei sono finiti nelle tasche di un regime autoritario, che fa di questi fondi quello che vuole. Io credo che l'Europa debba dare una risposta forte e di protezione dei cittadini alla Turchia e al regime di Erdoğan. Se l'Unione europea impone sanzioni alla Russia, impone sanzioni alla Siria e propone di legare il disborso di alcuni fondi a paesi dell'Europa dell'Est soprattutto al rispetto della rule of law credo che allora un ragionamento profondo e un'azione concreta sui fondi IPA alla Turchia vada fatta. Non più un euro dei soldi dei cittadini europei deve finire nelle tasche di un regime che non rispetta le regole e che non ha fatto alcun passo in avanti nel suo percorso verso l'Europa.